alveg viss um að ég nái fræðunum í ræðu þingmannsins en ég skal rekja það sem ég held að ég skilji í fyrsta lagi það er einfalt að svara spurningunni um það hver er formaður stjórnar samkeppniseftirlitsins því að ég skipaði hann það er rögnvaldur j sæmundsson og ég er sem sagt ekki í leyfi frá því starfi það er annar maður sem gegnir því starfi það er hins vegar rétt að ég fór í leyfi frá því starfi fyrsta febrúar tvö þúsund og níu en skipaði svo síðar annan mann til að gegna starfinu og ég gegni því þá augljóslega ekki lengur sjálfur ég get líka tekið undir að það er margt sem miður fór í íslensku samfélagi á undanförnum árum sem lýsa má sem ónógri samkeppni eða jafnvel brotum á samkeppnislögum vitaskuld er það hlutverk samkeppniseftirlitsins að reyna að bæta úr því ég leyfi mér hins vegar að fullyrða að

hefur unnið og vinnur enn mjög ötullega að þeim málum þó vissulega skili það ekki alltaf fullkomnu samfélagi það er einfaldlega þannig að þessi stofnun gerir sitt besta til að taka á þeim vandamálum sem stofnunin greinir með þeim tækjum og tólum sem stofnunin

undrast ummæli þingmannsins um að svo virðist sem ég hafi ekki áttað mig á því að eitthvað athugavert væri á íslenskum mörkuðum eða í íslensku efnahagslífi því að ég var óþrjótandi að benda á það bæði sem formaður stjórnar samkeppniseftirlitsins og síðan einnig í mínu aðalstarfi í þá daga sem var að vera háskólakennari og gagnrýna margt sem mér sýndist mega betur fara